L'heure devrait donc être à l'audace, à de nouvelles initiatives progressistes pour soulager leur peine et pour sortir de la crise. Vous affichez un certain nombre d'objectifs, comme celui de la croissance durable, celui de la lutte contre la pauvreté ou encore de l'environnement, que nous pouvons partager.

Il n'y aura pas de croissance durable, pas de relance, pas de lutte contre la pauvreté sans augmentation du pouvoir d'achat populaire. Pour affronter cette crise, il faudrait faire un choix clair celui de la justice et de l'emploi contre le marché financier celui de déployer une politique volontaire au service d'un développement humain, durable et solidaire. Or, le renforcement du pacte de stabilité que vous venez de confirmer avec M. Barroso est un talon de fer appuyé sur la tête des travailleurs, des jeunes, des retraités, et les États qui ne l'appliqueraient pas seraient désormais menacés de sanctions, jusqu'à la suppression de leur droit de vote au Conseil, que vous présidez, et la suppression de certains fonds d'aide. Est ce que ce sont les agriculteurs, les ouvriers licenciés, les retraités, les salariés des services publics qui doivent payer la crise dont ils ne sont en rien responsables? Allez vous, Monsieur le Président, chercher des recettes nouvelles, comme la taxation des mouvements de capitaux si souvent évoquée, ou encore une fiscalité européenne sur le capital et les revenus financiers? Nous avions quelque espoir que votre présidence aide à la mise en place d'une nouvelle directive sur les services d'intérêts généraux, mais vous n'en avez pas parlé. Quant à SWIFT, ce n'est pas un progrès pour les libertés, c'est exactement le contraire. Au lieu d'un pacte de stabilité devenu pacte d'austérité, ne vaudrait il pas mieux rechercher ensemble, Parlement, Conseil, Commission, une autre voie celle d'un nouveau pacte de progrès social et écologique, adossé à une Banque centrale européenne aux missions nouvelles, pour racheter les titres des dettes des États qui en ont besoin et refinancer un crédit public à taux d'intérêt, dès lors que cela sert l'emploi, la recherche, l'innovation et l'éducation, ainsi qu'un grand programme européen d'infrastructures utiles et écologiques?